15. Implicarea actorilor locali este esențială pentru a garanta că ajutorul este eficient și durabil. De exemplu, un proiect al Health Matrix Network, care a investit în capacitatea comunităților locale, a contribuit cu scăderea cu 50 a mortalității infantile în Tanzania de a lungul unei perioade de 9 ani. În final, semnalez necesitatea aplicării integrale a codului UE de conduită pentru diviziunea muncii în cadrul politicii de dezvoltare.